Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren!

Das ist die größte Risikobürokratie und Kostenreduzierung in der europäischen Bankenregulierung. Wir haben das mit sechs entscheidenden Eckpunkten erreicht Erstens durch eine schärfere Eigenmittelanforderung, welche die strukturellen Besonderheiten des europäischen Bankensektors berücksichtigt. Zweitens Erstmals gibt es eine Proportionalitätsdefinition von kleinen und nichtkomplexen Instituten, inklusive qualitativer Kriterien. Drittens Wir schaffen eine erhebliche administrative Erleichterung und 20 weniger Regulierungskosten für kleine Banken.

zur Stabilisierung des Finanzmarkts beigetragen und auf der anderen Seite kleinere Banken geschützt. Wir haben damit den Wirtschaftsstandort Europa gestärkt und einen großen Erfolg für das Europäische Parlament geleistet.